Obecnie w Polsce realizowane są projekty tworzenia kompleksowych sieci onkologicznych mających na celu zapewnienie równego dostępu wszystkim pacjentom. I tak jak w Polsce podjęte działania dotyczą scalenia sfragmentaryzowanej opieki medycznej i połączenia ich w jedno skoordynowane działanie, tak samo w Europie powinniśmy połączyć siły i stworzyć plan wspólnego i konkretnego działania bez wykluczania kogokolwiek. Dlatego jeżeli rzeczywiście mamy działać tu, w Parlamencie Europejskim, to podejmijmy kroki w kierunku stworzenia skoordynowanej opieki zdrowotnej, aby optymalnie wykorzystać wiedzę, którą mają już państwa członkowskie. Wymieniajmy doświadczenia, aby leczenie miało cechy nie przypadkowego i fragmentarycznego działania, ale działania, w którym liczy się prosta zasada głosząca, że dobro pacjenta jest najważniejsze. Niech miejsce urodzenia, zamożność czy reforma ubezpieczeń zdrowotnych nie będą czynnikiem, który pozbawia europejskich pacjentów nadziei w chorobie nowotworowej. Niech nasze działania połączy przysłowiowa polska solidarność, ponieważ w obliczu choroby wszyscy możemy stanąć solidarnie z pacjentami, których wyzwaniem jest walka z chorobą.